Señor Presidente, el relanzamiento de las negociaciones Unión Europea Mercosur se inscribe en un contexto positivo que permite restaurar el diálogo en materia de relaciones comerciales. De momento solo se han retomado las conversaciones y es bueno que el debate de hoy sirva a la Comisión para tomar buena nota de lo que pensamos. Aunque la Unión Europea tenga intereses ofensivos en sectores como el vino, el aceite de oliva, las especialidades cárnicas o las conservas de frutas y hortalizas, es lógico suponer que, en ningún caso, compensarán el impacto que se prevé en las producciones ganaderas comunitarias, y agrícolas, como el azúcar o los cereales. Pido a la Comisión que trabaje para alcanzar un acuerdo equilibrado en su conjunto que tenga en cuenta la sensibilidad de determinadas producciones. Deberá incluir los mecanismos necesarios para impedir disfunciones, así como un control estricto de los niveles de calidad sanitaria y fitosanitaria de los productos importados. Otra cuestión de importancia es evitar que los resultados se solapen con Doha y la Unión Europea duplique sus concesiones en materia agrícola. Dicho esto, me sumo a las críticas a las medidas restrictivas adoptadas por Argentina contra determinadas producciones europeas y espero que la Comisión haya actuado con firmeza para su pronta solución.